Hvala lepa za, besedo, gospod podpredsednik. Bom, postavil še dopolnilno vprašanje, da boste lahko dokončali svoj odgovor, gospod minister za kulturo. gospodu, doktorju Pikalu pa bi seveda rekel, da, ima na načelni ravni popolnoma prav, da je univerza neodvisna, avtonomna, da sama določa financiranje svojih, fakultet, oddelkov znotraj posameznih fakultet in, tako dalje. Vendar jaz ne morem postaviti poslanskega vprašanja rektorju univerze in dekanu Biotehniške fakultete, zato sem naslovil to poslansko vprašanje na ministre pristojne, vlade oziroma na pristojna ministrstva. Rekel bi še nekaj, botanični vrt je v prvem letu delovanja slovenske univerze v šolskem letu dva tisoč, tisoč devetsto devetnajst - dvajset imel za financiranje na razpolago eno desetino proračuna takratne Filozofske fakultete. Sto let kasneje, leta dva tisoč devetnajst, pa ni imel na razpolago niti dovolj vrtnarjev za zalivanja vrta, kaj šele za neko normalno delo univerzitetne ustanove, ki deluje nepretrgoma, nepretrgoma od leta tisoč osemsto desetega leta in je, najstarejša visokošolska, izobraževalna in kulturna ustanova na Slovenskem, zato nekako s tega mesta apeliram na vlado, na obe ministrstvi, pa tudi na univerzo in Biotehniško fakulteto, da se uredi status Botaničnega vrta, da magari dobi znotraj univerze, samostojni pravni status, da ne bo, tako kod ena pingpong žogica, ki si jo znotraj Biotehniške fakultete oziroma univerze podajajo eden drugemu, nihče pa ne naredi tistega, kar bi moral narediti za pomembno ustanovo, ki je dobila, najpomembnejše certifikate, v globalnem smislu. Hvala lepa.